tillögu eru háttvirtir þingmenn framsóknarflokksins en innan flokksins hefur á undangengnum vikum og mánuðum verið unnið mjög markvisst að því að leita leiða að því markmiði okkar að koma til móts við það erfiða ástand sem blasir við íslensku atvinnulífi og íslenskum almenningi þessi tillaga gerir ráð fyrir því að alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að útfæra og koma til framkvæmdar eftirfarandi aðgerðum til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs sem eru í átján liðum sem ég mun gera nánar grein fyrir hér á eftir herra forseti eftir fall bankakerfisins í byrjun október tvö þúsund og átta hefur skapast ástand í efnahags og atvinnumálum þjóðarinnar sem verður að bregðast við af öllu afli við óvenjulegar aðstæður eins og nú eru þarf að beita óhefðbundnum aðgerðum sem þessi tillaga felur í sér minnihlutaríkisstjórn samfylkingarinnar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs tók til starfa fyrsta febrúar tvö þúsund og níu framsóknarflokkurinn hefur heitið því að verja minnihlutaríkisstjórnina vantrausti á alþingi og setti fyrir því tiltekin skilyrði í því fólst fyrst og fremst að þá strax yrði ráðist í efnahagslegar aðgerðir í þágu heimila og atvinnulífs framsóknarflokkurinn var þeirrar skoðunar að ekki mætti bíða með aðgerðir til að forða þjóðinni frá frekari áföllum en orðið höfðu þegar tillaga þessi er lögð fram á alþingi er liðinn rúmlega einn mánuður frá því að minnihlutaríkisstjórnin tók til starfa og telja framsóknarmenn að ríkisstjórnin hafi ekki ráðist í þær nauðsynlegu og aðkallandi aðgerðir sem voru forsendur þess að ríkisstjórnin var mynduð með atbeina framsóknarflokksins af þeim ástæðum er þessi þingsályktunartillaga lögð fram sem framlag framsóknarflokksins til þess að ráðist verði í raunverulegar aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs og skapa forsendur til endurreisnar efnahagslífinu hér á eftir er gerð grein fyrir einstökum liðum tillögunnar en eins og ég sagði hér áðan gerum við tillögu um átján aðgerðir sem eiga að koma til móts við bráðavanda heimilanna í landinu og íslensks atvinnulífs í fyrsta lagi leggjum við til að vextir verði lækkaðir í samráði við alþjóðagjaldeyrissjóðinn reyndar er það svo að formaður framsóknarflokksins sigmundur davíð gunnlaugsson hefur átt viðræður við alþjóðagjaldeyrissjóðinn með rökstuðningi okkar framsóknarmanna um hvers vegna það er þjóðhagslega mjög brýnt að hefja vaxtalækkunarferli þær viðræður eru reyndar bundnar trúnaði en framsóknarflokkurinn hefur unnið mjög ítarlega greinargerð og rökstuðning fyrir því af hverju við eigum að hefja stýrivaxtalækkun nú þegar það segir sig sjálft í átján prósent verðbólgu að þá brennur eigið fé atvinnulífsins upp og heimilin sem eru mörg hver skuldsett glíma við gríðarlega háar byrðar vegna sinna skulda og þess vegna er brýnt að við ráðumst í þetta í öðru lagi leggjum við til að lífeyrissjóðum verði veitt heimild til gjaldeyrisviðskipta lífeyrissjóðir eiga miklar eignir erlendis og það þarf að gera þeim kleift að selja erlendar eignir og fjárfesta innan lands kjósi þeir svo með því að heimila þeim að eiga gjaldeyrisviðskipti þannig gætu lífeyrissjóðir landsins keypt krónur á hagstæðum kjörum af þeim erlendu aðilum sem eiga krónueignir hér á landi og vilja selja þær lífeyrissjóðirnir gætu með þessu móti selt minni hluta erlendra eigna sinna fyrr en ella fyrir sama magn af krónum og þannig nýtt ástandið sér til hagsbóta í þriðja lagi leggjum við til að það verði nú þegar samið við erlenda eigendur krónueigna talið er að erlendir aðilar eigi eignir í íslenskum krónum sem nemi þrjú hundruð fimmtíu til fimm hundruð milljörðum króna við þess aðila þarf að ræða og við þessa aðila þarf að semja þannig að það sé hægt fyrr en síðar að aflétta þeim gjaldeyrishöftum sem síðasta ríkisstjórn lagði hér á síðasta haust við leggjum í fjórða lagi til að settur verði á fót uppboðsmarkaður með krónur en það má létta þrýstingi á krónuna umfram það sem náð verður með fyrrgreindum aðgerðum með því að seðlabankinn setji á fót uppboðsmarkað með íslenskar krónur það mun jafnframt flýta fyrir því að gjaldeyrishöft verði afnumin án þess að hafa í för með sér stórfellda veikingu krónunnar með tilheyrandi vanda fyrir íslensk heimili og fyrirtæki í fimmta lagi leggjum við til að lokið verði við stofnun nýju bankanna fyrir fyrsta apríl tvö þúsund og níu sem er lykilforsenda þess að bankakerfið geti starfað með eðlilegum hætti sem er lykilforsenda þess að bankakerfið geti sinnt heimilunum og síðast en ekki síst atvinnulífinu með eðlilegum hætti við framsóknarmenn höfum hér á vettvangi þingsins lýst yfir miklum áhyggjum yfir því hversu mikill seinagangur virðist vera í því að ljúka við stofnefnahagsreikninga bankanna þeir munu ekki fyrr geta hafið eðlilega starfsemi gagnvart heimilunum og fyrirtækjunum í sjötta lagi leggjum við til að kröfuhafar fái hlut í nýju bönkunum með setningu neyðarlaga á alþingi þann sjötta október tvö þúsund og átta voru innlán gerð rétthærri öðrum skuldum bankanna og bönkunum skipt í gamla og nýja banka sá gjörningur gæti hæglega bakað ríkinu gríðarmikla skaðabótaskyldur til að koma til móts við kröfuhafa má færa þeim hlutafé í nýju bönkunum sem nemur skerðingu krafna þeirra með þessu móti færu einnig saman hagsmunir ríkisins og íslensks efnahagslífs annars vegar og kröfuhafa hins vegar við uppbyggingu bankanna kröfuhafar sæju sér hag í því að færa eignir úr gömlu bönkunum yfir í þá nýju á lægra verði í því augnamiði að styrkja nýju bankana ríkið legði svo inn aukið fé og fengi hlutabréf í samræmi við það í sjöunda lagi leggjum við til að sameining og endurskipulagning banka og fjármálastofnana verði hafin ég verð að viðurkenna það að þegar við höfum spurt forustumenn ríkisstjórnarflokkanna út í það hvaða hugmyndir menn hafi í ríkisstjórn íslands meðal annars um framtíð sparisjóðanna meðal annars um fyrirkomulag á íslenskum fjármálamarkaði þar sem ríkið á orðið það að níutíu prósent leyti hvað ætlar ríkisstjórnin sér í þeim efnum

sameining tveggja ríkisbanka gæti verið fýsilegur kostur einnig mætti sameina einn ríkisbanka fjármálastofnun eða stofnunum í einkaeigu sparisjóðum eða bönkum í áttunda lagi leggjum við til að ríkið ábyrgist lán til skamms tíma á milli banka millibankamarkaður með krónur hefur nánast lagst af eftir bankahrunið í október tvö þúsund og átta það er verulegt áhyggjuefni herra forseti ein afleiðing þess er að fjármálastofnanir þurfa að liggja með meira reiðufé í sjóðum það fé liggur því ónotað og bankarnir geta síður lánað fyrirtækjum fé til skemmri tíma vegna þess það sem atvinnulífið kallar á í dag herra forseti er fjármagn því miður er það þannig í íslensku bankakerfi að þar er mikil tregða við að veita íslensku atvinnulífi þann stuðning sem það þarf á meðan segja fyrirtækin upp sínu starfsfólki í röðum við horfum upp á eitt mesta atvinnuleysi um áraraðir og allt stefnir í það að hátt í tuttugu þúsund íslendingar verði atvinnulausir von bráðar við þessu þarf að bregðast hæstvirtur forseti í níunda lagi leggjum við til að aukning peningamagns verði í umferð eftirspurn í hagkerfinu núna er í algjöru lágmarki núverandi verðbólga stafar fyrst og fremst af mikilli veikingu krónunnar síðastliðið ár til að örva eftirspurnina þarf að auka peningamagn í umferð eins og gert hefur verið víðast hvar á vesturlöndum slíkt má til dæmis gera með því að setja upp sjóð sem kaupir eignir af bönkum fyrir ríkisbréf í tíunda lagi leggjum við framsóknarmenn til að heimild til skráningar hlutafjár í erlendri mynt verði það mun styðja við erlenda fjárfestingu fái hlutafélög heimild til skráningar hlutafjár í erlendri mynt enn fremur mun það treysta innlendan hlutafjármarkað og veitir svo sannarlega ekki af því í ellefta lagi leggjum við til að drög að fjárlögum til ársins tvö þúsund og tólf verði gerð og það verði farið í þá vinnu hið fyrsta í ljósi þeirra gríðarlegu breytinga sem hafa orðið á umhverfi ríkissjóðs í tólfta lagi leggjum við til að samráðsvettvangi verði komið á fót

við leggjum til að það verði gert með þeim hætti að komið verði á fót formlegum samráðsvettvangi ríkisstjórnarinnar með helstu útflutningsfyrirtækjum og útflutningsatvinnugreinum í því augnamiði að koma í veg fyrir að starfsemi einhverra þeirra fari úr landi til að örva starfsemi þeirra til lengri tíma og skemmri og leita leiða til að raunvöxtur útflutningsatvinnugreina verði sem mestur í þeirri vinnu sem framsóknarflokkurinn lagði sem endurspeglast i þeim átján tillögum sem við ræðum hér á vettvangi þingsins fóru sérfræðingar út á akurinn ræddu vi forsvarsmenn íslensks atvinnulífs og satt best að segja kom þeim mörgum á óvart að fulltrúi frá íslenskum stjórnmálaflokki væri kominn á skrifstofu til þeirra til þess að ræða um það hvaða aðgerðir þeir sæju til þess að koma til móts við íslenskt atvinnulíf málið er það að núverandi ríkisstjórn fyrrverandi ríkisstjórn hefur ekki leitað samráðs í nægilegum mæli til þess að koma til móts við þarfir íslensks atvinnulífs það er á þeim samtölum og það er á þeim tillögum sem vi byggjum okkar málflutning hér á vettvangi alþingis í þrettánda lagi leggjum við til að ríkið verði bakhjarl vegna fjármögnunar útflutnings mörg útflutningsfyrirtæki eiga í vanda meðal annars sökum þess að tryggingar útgefnar af íslenskum bönkum eru ekki viðurkenndar erlendis við þessu þarf að bregðast í fjórtánda lagi leggjum við til aukinn stuðning við rannsókna og þróunarstarf í fimmtánda lagi leggjum við til aðgerðir til að örva fasteignamarkaðinn í sextánda lagi leggjum við til að stimpilgjöld verði afnumin og þá meðal annars til þess að örva fasteignamarkaðinn

gefa þær upp og greiða af þeim skatta auk vaxta og hugsanlegrar sektar innan ákveðins frests og gera þar með hreint fyrir sínum dyrum um leið fari fram rannsókn á eignum íslendinga erlendis og í kjölfarið verði þeir sem ekki gáfu upp skattskyldar eignir beittir viðurlögum benda má á að bæði þjóðverjar og bretar hafa farið þessa leið þessari aðgerð verði komið til framkvæmdar fyrir fyrsta mars árið tvö þúsund og tíu í átjánda lagi og síðast en ekki síst leggjum við til að ráðist verði í niðurfellingu á hluta af skuldum heimila og atvinnufyrirtækja þess má geta að ýmsir aðilar hafa komið fram með sínar hugmyndir um niðurfærslu skulda þar get ég nefnt aðila innan úr sjálfstæðisflokki og aðila innan úr vinstri hreyfingunni grænu framboði sem hafa lagt það til að menn fari í niðurfærslu á skuldum íslenskra heimila þau tuttugu prósent sem við leggjum til að verði niðurfærð af skuldum heimila og fyrirtækja getum við fært til samræmis við verðbólgu síðustu átján mánaða hvers á einstaklingur að gjalda sem keypti íbúð fyrir átján mánuðum og hefur horft upp á lánið sitt hækka um tuttugu prósent á tímabilinu er á víst hæstvirtur forseti að sá einstaklingur hafi gert ráð fyrir því hruni og þeirri óðaverðbólgu sem hefur geisað í íslensku samfélagi á undangengnum átján mánuðum ég spyr á það að vera þannig herra forseti að einungis þeir sem óvarlega fóru fjárfestu mikið og eru þess vegna margir hver tæknilega gjaldþrota í dag að þeir einir eigi að fá niðurfærslu á sínum skuldum á íslenskur almenningur sem horfist í augu við gríðarlegt

stórgrósserar sem eru nú þegar að kaupa íslensk fyrirtæki gegn gríðarlegum afskriftum morgunblaðið er nefnt hér í því samhengi þar sem þrjú þúsund milljónir voru afskrifaðar er það þannig að hin venjulega fjölskylda sem sér einfaldlega ekki fram úr sínum vandamálum ætla menn ekkert að koma til móts við

hvert einasta fyrirtæki í landinu hvaða tíma halda háttvirtir þingmenn að það taki að greiðslumeta öll heimili í landinu við verðum komin á aðra hliðina þegar því verki verður lokið við höfum varað við því við framsóknarmenn að verði ekki gripið til róttækra aðgerða í því umhverfi sem við okkur blasir getur verið hætta á kerfishruni ég vil endurteka það hér í þessari umræðu ætli menn að fljóta sofandi að feigðarósi og vera með einhverjar smáskammtalækningar gagnvart fyrirtækjum og heimilum getur farið illa það þarf róttækar aðgerðir í efnahagsmálum íslendinga í dag ég vil geta þess hér í fyrri ræðu minni að ég lét hafa samband við fulltrúa allra flokka í efnahags og skattanefnd til þess að koma og ræða hér þessar tillögur sem framsóknarflokkurinn hefur lagt fram framsóknarflokkurinn er eini stjórnmálaflokkurinn hér á vettvangi alþingis sem hefur ráðist í þá vinnu að móta heildstæðar lausnir og aðgerðir fyrir heimilin og fyrirtækin ég krefst þess að fulltrúar annarra stjórnmálaflokka komi hér í þessa umræðu annars lít ég á það sem merki um ótta málefnalegan ótta vegna þess að enginn annar stjórnmálaflokkur hér á vettvangi alþingis hefur lagt fram

það að fulltrúar annarra stjórnmálaflokka hér á vettvangi þingsins geri hreint fyrir sínum dyrum